Die haben es geschafft.

Und Sie haben gesagt, nach einer Halbzeitrevision 2015 und einer Folgenabschätzung kommen Sie mit einem neuen Vorschlag und kontrollieren und überprüfen, was war gut, was war schlecht. Nach einem Jahr kommen Sie schon damit. Da können Sie überhaupt keine guten Ergebnisse haben. Wir wollen die Direktvergabe auch weiterhin möglich machen aber mit Reziprozität! Das Unternehmen, das eine Direktvergabe bekommt, darf sich nicht am Wettbewerb beteiligen. Das ist unsere Richtschnur. Es geht da nicht um groß oder klein.

Wir wollen die Reziprozität! Wir haben auch Verbesserungen bei den Sozialregeln und bei den Anbieterwechseln durchgesetzt. Das ist uns auch ganz wichtig. Es geht um die Arbeitsplätze. Und wenn ich dann von Trennung von Netz und Betrieb spreche Wir wissen in Deutschland, die Einnahmen in der Infrastruktur sind verwendet worden, um Unternehmen am anderen Ende der Welt zu kaufen oder die Wettbewerber aufzukaufen. Damit werden die Arbeitsplätze hier in Europa, hier in Deutschland vernichtet! Damit wollen wir Schluss machen, das müssen auch die Gewerkschaften begreifen. Deshalb wollen wir Transparenz! Und wir wollen, dass das Geld aus der Infrastruktur auch in der Infrastruktur investiert wird, denn es fehlen viele Gelder. Und wäre das Geld investiert worden, hätten wir viele Arbeitsplätze geschaffen, hätten neue Linien ermöglicht und damit weitere Arbeitsplätze geschaffen. Das ist unsere Richtung! In Deutschland sind in den letzten 20Jahren im Fernverkehr 80Milliarden Euro investiert worden und die Fahrgastzahlen haben sich nicht verbessert. Das ist der falsche Weg! Deshalb brauchen wir eine Änderung!